Grupa małych i średnich przedsiębiorstw to bezdyskusyjnie największe koło zamachowe gospodarki w Unii Europejskiej i jednocześnie sektor najbardziej wrażliwy. Szczególnie w okresie recesji oraz wciąż pogłębiającego się bezrobocia nasza uwaga powinna być zwrócona w kierunku drobnych przedsiębiorców, gdyż wszelkie wahania w tym obszarze oddziałują na cały rynek wewnętrzny.

Dlatego popieram proponowane przez Komisję ułatwienia dla przedsiębiorców w dostępie do długoterminowych funduszy inwestycyjnych w ramach Aktu o jednolitym rynku.

Zmniejszenie formalności wymaganych do rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej wspomogłoby przebranżowienie wielu firm. Chciałbym również zwrócić uwagę Komisji na skutki wynikające z podniesienia opodatkowania w wielu krajach członkowskich, co odbija się dotkliwie na sytuacji właśnie drobnych przedsiębiorstw oraz konsumentów.